Za významné považuji, že kromě odškodnění pasažérů při ztrátě nebo poškození zavazadla či náhrad za zpoždění autobusů a dalších opatření se do tohoto kompromisu dostala také posílená práva cestujících se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Zejména podporuji nárok zdravotně postižených na informace a asistenční služby alespoň tak, jak byly nakonec dojednány v dohodovacím řízení.

Dosažení kompromisu nebylo jednoduché, proto bych se i já chtěla připojit k blahopřání zpravodaji a všem členům vyjednávacího týmu za odvedenou práci. Schválením tohoto nařízení bude existovat na evropské úrovni společný rámec ochrany pro všechny druhy dopravy, a to je v oblasti práv pro cestující jistěže ne ideální, ale přesto velmi významný posun kupředu.